Wohl nicht nur meiner Fraktion drängt sich der Verdacht auf, dass es sich bei dieser Eilentscheidung genau zu diesem Zeitpunkt auch um einen sehr teuren Akt der Wahlkampfhilfe für die Regierung Poroschenko handelt. Ich respektiere jedoch, dass Sie in dieser Situation sogar bereit waren, wichtige Forderungen, auch der Linken, zu akzeptieren, Herr Dombrovskis. Sie haben sich schriftlich verpflichtet, dass die mit der Auszahlung verbundenen Auflagen den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft der Ukraine nicht gefährden. Neben ökonomischen und fiskalischen Auflagen wurde Armutsbekämpfung nun erstmals zum Ziel erhoben. Die EU Kommission wird über die sozialen Auswirkungen der Politiken berichten müssen und ich ergänze auch über die Umsetzung dieser Politiken und der vielen Gesetze, die jetzt schon genannt wurden. Spätestens hier wird klar Wir sprechen auch über einen politischen Schritt, der weit über die Bedeutung einer Vorwahl Situation in der Ukraine hinausgeht auch wenn wir über die überfällige Installierung des Antikorruptionsgerichts und der Bekämpfung der endemischen Korruption sprechen.

Der IWF fordert, Energiepreise nun völlig den Marktmechanismen zu überlassen. Für alle Haushalte würde das Heizen noch einmal um vierzig Prozent teurer werden. Fragen Sie Kommissar Hahn Ein kalter Winter droht, und die Regierung befürchtet soziale Unruhen. Reden Sie dem IWF diese Forderung aus!